virðulegur forseti ég mæli hér fyrir máli sex hundruð og átta á þingskjali níu hundruð fimmtíu og átta breytingar á lögum um gjaldeyrismál og fleira laust upp úr klukkan sextán í dag var boðað til aukafunda í þingflokkum á alþingi og þar kynnt mál þetta sem flutt er af meiri hluta efnahags og viðskiptanefndar og var í framhaldinu til umfjöllunar á fundi efnahags og viðskiptanefndar sem hófst á fimmta tímanum og lauk nú á sjötta tímanum í dag þar sem samþykkt var af meiri hluta nefndarinnar fulltrúum ríkisstjórnarflokkanna og háttvirtum þingmanni lilju mósesdóttur að standa að flutningi frumvarpsins hér sem eins og fram hefur komið er ætlunin að gera að lögum með þremur umræðum í kvöld svo ljúka megi afgreiðslu þess fyrir miðnætti ástæður þess að málið ber að með þessum hætti er að það hefur áhrif á markaði og verð fjármálaafurða á mörkuðum þess vegna var nauðsynlegt að bíða með kynningu þess þar til markaðir höfðu lokast í dag og ljúka umfjöllun þess hér í þinginu

einkum tvíþætt annars vegar er verið að bregðast við ákveðnum leka á þeim gjaldeyrishöftum sem hér hafa verið höft eru þeirrar náttúru að menn leita sífellt að smugum á þeim og heimilt hefur verið að flytja afborganir af skuldabréfum ásamt með vaxtatekjum úr landi það hefur gert það að verkum að talsverð ásókn hefur verið í skemmri bréf og sá vandi undið upp á sig með því að menn hafa hafið útgáfu slíkra afurða á markaði í nokkrum mæli þannig að hætta er á því að ef löggjafinn ekki bregst við og þéttir fyrir þessa hinu verði hér verulegt útstreymi sem grafi undan gengi íslensku krónunnar og efnahagsstöðugleika og verðlagsstöðugleika í landinu þannig væru hér undir í þessum mánuði einir sjö milljarðar og þannig áfram og vaxandi vandi sem við væri að eiga ef ekki væri brugðist við eðlilegt er að þeir sem hér eiga eignir og eru bundnir með þær innan haftanna geti flutt þá ávöxtun sem þeir hafa af eignunum vaxtatekjur úr landi hér er það bundið fast í lögunum að afborganir og verðbætur af afborgunum verði ekki fluttar úr landi verðbætur á vexti hins vegar þetta er annar þáttur málsins þegar við leiddum gjaldeyrishöftin og hin nýtanlegu ákvæði þeirra hér í lög eftir að það var niðurstaða löggjafans að ófullnægjandi væri að slíkar takmarkanir á frelsi manna í viðskiptum væru einungis bundnar í reglum hjá seðlabankanum var það um leið ljóst að þingið yrði ávallt að vera því viðbúið að mæta þeirri hugkvæmni sem menn sýna á markaði og loka þeim leiðum til sniðgöngu sem menn kynnu að finna á lögunum með því að bregðast við og betrumbæta löggjöfina í ljósi þeirrar reynslu sem menn hafa af henni eignum þrotabúanna hér í landinu þá auðvitað ekki síst

þrátt fyrir að þar hafi tapast gríðarlega mikil verðmæti er það engu að síður svo að þau verðmæti sem eftir standa og kröfuhafarnir í þessi þrotabú eiga bæði í íslenskum krónum og í erlendum gjaldmiðlum þau verðmæti sem eftir standa í þessum þrotabúum eru gríðarlega mikil í litlu efnahagskerfi eins og hinu íslenska fram að þessu

gjaldeyrishöftum þegar við lögfestum gjaldeyrishöftin hér í þinginu síðast kom það til nokkurrar umræðu í nefndinni hvort það væri eðlilegt að þrotabúin hefðu þessa undanþágu hvort ekki væri eðlilegt að kröfuhafarnir í þrotabú gömlu bankanna féllu undir sömu höft og allir aðrir aðilar í þessu okkar litla efnahagslífi ekki síst í ljósi þess hversu gríðarlega miklar fjárhæðir eru hér annars vegar nú er það tekið til bragðs að fella með frumvarpi þessu ef alþingi samþykkir hér í kvöld þessa undanþágu brott það er ekki gert vegna þess að það eigi ekki að stuðla að því að erlendir kröfuhafar geti endurheimt sínar eignir og flutt þær í þá mynt sem þeir kjósa heldur einfaldlega til þess að tryggja það að það verði eins og aðrar gjaldeyrisyfirfærslur hluti af skipulögðu ferli og að það sé sótt um það til seðlabankans og að þar gildi almennar reglur sem þessir aðilar falli undir eins og

þeirra kröfuhafa sem hér í hlut eiga því ef hér væri grafið undan stöðugleika á markaði með verulegum tilflutningi á gríðarlegum fjárhæðum á stuttum tíma mun það auðvitað bitna jafn harkalega á endurheimtum kröfuhafanna eins og það mun bitna á þeim sem eru hér í þessu efnahagskerfi og þurfa við það að búa hér þess vegna eru það heildarhagsmunir að með þessi mál sé farið með þessum hætti en menn verða að hafa í huga að nettóstaðan í þessum þrotabúum þrátt fyrir öll þau verðmæti sem tapast hafa og þegar við bara horfum á nettóstöðuna nemur hún

og stöður er auðvitað við þær þröngu aðstæður sem við búum við í íslensku efnahagslífi nauðsynlegt að þær lúti sömu reglum og aðrar hreyfingar í því kerfi sem við höfum því miður orðið að búa við eftir að gjaldeyrishöftin komu við lögðum hér í þinginu ríka áherslu á það þegar við síðast fjölluðum um þessi mál að mikilvægt væri að létta á gjaldeyrishöftunum það má sannarlega segja að þetta mál gengur í þveröfuga átt það gengur til þess að þétta í smugur og síðan af þjóðhagsvarúðarástæðum að grípa til þessara ráðstafana gagnvart þrotabúunum fyrst og fremst auðvitað vegna þeirrar endurfjármögnunaráhættu sem þessar stóru upphæðir sem þar eru annars vegar skapa fyrir efnahagskerfi það er ástæða til þess að upplýsa þingmenn um það að jafnframt hefur verið lagt fram minnisblað í efnahags og viðskiptanefnd um frumvarp sem hér er von á inn í þingið á allra næstu dögum og lýtur að því að létta þau ákvæði í gjaldeyrishöftunum sem snúa að einstaklingum hér í landinu venjulegu fólki og aðgangi þess að gjaldeyri og þeim reglum sem um þau mál öll gilda það verður ánægjulegt að geta tekið þátt í umræðu um það mál hér að ég vona jafnvel þegar í næstu viku ég vil fá að nota þetta tækifæri og þakka þingflokkum öllum fyrir góða samvinnu um að greiða þessum ákvörðunum leið hér í þinginu í kvöld það eru eðli málsins samkvæmt sérstakar aðstæður sem kalla á það að með þessum hætti sé að verki staðið og út af fyrir sig eru þessi atriði auðvitað nokkuð sem hér hefur verið til umræðu áður bæði þetta sem lýtur að undanþágu kröfuhafanna og hins vegar er þessi tilhneiging manna til þess að reyna að ná fé í gegnum höftin með því að kaupa skemmri skuldabréf það eru heldur ekki nýjar fréttir við þekkjum bæði héðan úr þinginu og eins úr einfaldlega fjölmiðlaumfjöllun frá því fyrr í vetur umræðuna um hff bréfin hff fjórtán meðal annars það er skuldabréf íbúðalánasjóðs sem gengu kaupum og sölum nokkuð augljóslega í þessu skyni en við